Für mich ist es grundsätzlich unverständlich, dass man gentechnisch veränderte Produkte nach Europa importieren lässt, wo ein Gesundheitsrisiko für unsere Bürgerinnen und Bürger nicht völlig ausgeschlossen werden kann. In diesen konkreten Fällen handelt es sich ja um Futtermittel aus herbizidresistenten Pflanzen, die oftmals mit viel zu viel Unkrautbekämpfungsmittel behandelt wurden. Die heutige Diskussion bietet außerdem die Gelegenheit, sich nochmals auf die Aussagen der Kommissionspräsidentin Von der Leyen zu berufen, die auch von der designierten Gesundheitskommissarin bekräftigt wurden, nämlich dass Entschließungen, die eine Mehrheit dieses Parlaments finden, in den künftigen Entscheidungen der Kommission berücksichtigt werden.